Landen die traditioneel op hoge inflatie vertrouwen om te grote overheidsschulden te zien verdampen, bleven tegen de klippen op uitgeven. Daarom betalen zij nu een hogere rente.

De lidstaten zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor alle staatsschulden en daarmee krijgen landen die zichzelf het graf in hebben geleend, onterecht een rente berekend op basis van de kredietwaardigheid van landen die iets beter hebben opgepast. Slecht gedrag belonen en goed gedrag bestraffen, dat is de werkelijke kernwaarde van de Europese Unie. Het resultaat wordt dat er nog meer geld dat er niet is, zal worden uitgegeven zodat wij aan onze kleinkinderen kunnen uitleggen dat hun belastinggeld al is uitgegeven aan het mislukte experiment van de heilige euro.